fimm hundruð fjörutíu og fjórir frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þórð reynisson frá fjármálaráðuneyti og bryndísi kristjánsdóttur frá embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins auk þess sem hún leitað eftir umsögnum um málið með frumvarpinu er einkum verið að bregðast við

skráð sex metrar eða lengri sé undanþegin olíugjaldi í öðru lagi eru lagðar til breytingar á ákvæðum sem snúa að endurákvörðun refsingum kæruheimild málsmeðferð og eftirliti stefnt er að því að refsiákvæði verði gagnsærri og beiting þeirra skilvirkari í þriðja lagi er lagt til að tímabundin lækkun olíugjalds verði framlengd nefndin mælist til þess að gert verði átak í að kynna hlutaðeigandi aðilum gjörbreyttar refsireglur háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson var fjarverandi við afgreiðslu málsins nefndin leggur til eina breytingu tæknilegs eðlis undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson með fyrirvara birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson með fyrirvara ásta möller og sæunn stefánsdóttir